Často sa stretávame s podozreniami, že vládna moc ich používa nielen na boj proti organizovanému zločinu, ale aj na sledovanie a potláčanie politickej opozície.

Keď informácie získané odpočúvaním telefonických rozhovorov za nejasných podmienok nekončia v príslušných zložkách, ale objavujú sa v rôznych médiách. Bulharský premiér dokonca prehlásil, že najvyšší štátni predstavitelia sú tiež spravodajskou službou stále odpočúvaní. Údajne v záujme boja proti korupcii a organizovanému zločinu. No, nestáva sa často, aby sa predseda vlády priznal k tomu, že má takú veľkú dôveru k svojim najbližším spolupracovníkom, že ich musí nechať sledovať, aby neskĺzli do pokušenia korupcie či spolupráce s organizovaným zločinom. V každom prípade situácia v tejto oblasti je v Bulharsku zvláštna a myslím si, že by bolo dobré našim bulharským priateľom pomôcť s usporiadaním pomerov v aplikácii príslušnej legislatívy.